frú forseti ég leyfi mér að hefja mál mitt á því að þakka þá vild forseta að hleypa mér með þetta mikilvæga mál sem ekki má nú bíða öllu lengur

auðkennd er með töluheitinu hundrað tuttugu og eitt tvö þúsund og ellefu hún fjallar um breytingu á tuttugasta viðauka við e e s samninginn hann er um umhverfismál í ákvörðuninni fellst að inn í samninginn verði felld tilskipun evrópuþingsins og raunar ráðsins sem auðkennd er með heitinu tvö þúsund og átta fimmtíu e b en sú ágæta tilskipun fjallar einmitt um gæði andrúmslofts og miðar að því að á hreinna lofti í evrópu tilskipunin hefur þann tilgang bestan að einfalda á skýra réttarumhverfi og stjórnsýslu á sviði loftgæðamála með því að sameina fimm gerðir sambandsins í eina það mundu nú margir telja vasklega að verki staðið

er mælt fyrir um ráðstafanir sem miða að því að skilgreina og setja markmið um loftgæði til þess að koma í veg fyrir eða minnka skaðleg áhrif á heilsu manna og umhverfi sem heild til þess þarf vitaskuld að meta loftgæði í aðildarríkjunum vinna gegn loftmengun og hafa eftirlit með framvindu þeirra þátta allra ekki síst að sjá til þess að upplýsingar um loftgæði séu að öðru jöfnu og alla jafna aðgengilegar alþýðu manna í þeim löndum sem áhrif tilskipunarinnar ná yfir þess vegna kallar hún á það að það verði gerðar loftgæðaáætlanir fyrir öll svæði og alla þéttbýlisstaði þar sem magnmengandi efna fer yfir tiltekin mörk sem þar eru meitluð í reglur innleiðingin felur því í sér heilsusamlega aðlögun að evrópusambandinu og kallar á breytingar á lögum númer sjö nítján hundruð níutíu og átta um hollustuhætti og mengunarvarnir hæstvirtur umhverfisráðherra hyggst einmitt á þessu þingi eða eigi síðar en á þessu þingi leggja fram lagafrumvarp sem á að svara þessum kröfum það er mín einlæga ósk frú forseti að þegar þessari umræðu er lokið verði tillögunni vísað til háttvirtrar utanríkismálanefndar til frekari vinnslu